Frau Präsidentin! Vielen Dank, Herr Kommissar! Ja, aktuell verhandelt der EAD federführend für die EU ein Kooperationsabkommen für Partnerschaft und Entwicklung mit Afghanistan.

Ich möchte die Wichtigkeit eines umfassenden und langfristig angelegten Abkommens unterstreichen. Mit dem Abkommen werden die notwendigen Rahmenbedingungen für politische und wirtschaftliche Zusammenarbeit geschaffen. Afghanistan soll dadurch im begonnenen Übergangsprozess weiterhin unterstützt werden. Gemeinsam mit unseren afghanischen Partnern muss ein funktionsfähiger und friedlicher Staat mit dem Ziel starker demokratischer Institutionen geschaffen werden. Auch dem Aufbau einer sich selbst tragenden Wirtschaft kommt eine entscheidende Rolle zu. Derzeit wird die afghanische Wirtschaft zu sehr großen Teilen von ausländischen Geldern im Zusammenhang mit der Präsenz der internationalen Gemeinschaft getragen. Wir müssen Afghanistan befähigen, eine eigene diversifizierte Wirtschaft aufzubauen. Die Hauptvoraussetzung dafür ist, dass die Korruption bekämpft wird. Viele Bedingungen, Herr Kommissar, haben Sie genannt. Ich sage noch Die Abhängigkeit vom Mohnanbau muss reduziert werden, und hier müssen die afghanischen Landwirte eine wirkliche, eine alternative Einkommensquelle bekommen. Ein mit den unterschiedlichen Ethnien versöhntes, friedliches und stabiles Afghanistan ist im Interesse der gesamten Region. Unsere Maßnahmen müssen somit in enger Koordination mit den Nachbarstaaten rund um Afghanistan erarbeitet und umgesetzt werden. Eine Schlüsselfunktion spielt hier der Heart of Asia Prozess. Die EVP setzt sich für einen raschen Abschluss der Verhandlungen ein und ersucht nachdrücklich sowohl den EAD als auch die afghanische Regierung, die Verhandlungen ohne Verzögerungen zu einem positiven Ende zu bringen.